Popieram uznanie systemu eCall za dostępną bezpłatnie usługę publiczną. Szczególnie pochwalam oparcie tegoż systemu na ogólnodostępnej, interoperacyjnej platformie, otwartej na wprowadzanie ewentualnych dodatkowych usług w przyszłości. Pozwoli to uzupełnić dobrowolny system eCall tworzony przez część państw członkowskich. Obowiązkowy system pokładowy stanowił będzie istotną wartość dodaną dla użytkowników dróg, pozwalającą na szybsze dotarcie służb ratunkowych do ofiar wypadków.